herra forseti þau sjónarmið hafa auðvitað komið fram að vísitölubindingin sé náttúrlega sú leið að tryggja sparifjáreigendum eðlilegan arð af sínum fjármunum en auðvitað yrði það svo eins og í öðrum löndum að vextir yrðu ekki fastir hér ef við tækjum upp það vaxtaform að hætta með þessa vísitölubindingu eða í það minnsta ef þessar annuitets greiðslur mundum við sjá að stýritæki seðlabankans mundu virka miklu betur það er hækkun vaxta mundi bíta á næstu mánaðarlegu afborgun viðkomandi skuldara en ekki dreifast á næstu tuttugu til tuttugu og fimm ár eins og nú er þar með ætti fólk bara minna í veskinu við næstu mánaðamót vegna þess að stýrivextir voru hækkaðir þar með mundi það ekki eyða þeim peningum svo kemur líka hitt sem margir hafa bent á verður vísitalan til þess að bankar fjármálastofnanir eru bæði með belti og axlabönd eru tryggð í bak og fyrir þurfa að hafa miklu minni áhyggjur af að dæla þess vegna peningunum út þurfa í rauninni ekkert að hafa áhyggjur af verðbólgu þurfa þess ekkert yrði ekki samábyrgð efnahagsmála miklu meiri samábyrgð stjórnvalda og bankanna einmitt miklu meir ef þessi vísitölulán yrðu lögð niður hitt er annað mál að það er ekki einfalt að vinna sig út úr þessu ég geri mér fullkomlega grein fyrir því það er í rauninni mjög flókið mál en hefði kannski verið leið þegar við vorum komin á svona dálítið eðlilegan grundvöll í vaxtakjörum hér á íslandi á sínum tíma þetta er hins vegar verkefni sem við getum farið í þegar við erum búin að laga núverandi ástand að mínu mati